Der erste Reformversuch, das Marktüberwachungssystem zu aktualisieren, ist 2013 gescheitert. Heute und jetzt nehmen wir einen neuen Startschuss für das neue Marktüberwachungssystem vor.

Wir wissen, dass vor allem Spielzeug, Pyrotechnik oder Maschinen jene Produkte sind, bei denen wir die größten Probleme festgestellt haben. Wir sind der Auffassung, wer gefährliche Produkte auf den Binnenmarkt bringt, muss auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und wir müssen daher überwachen, damit wir wissen, wer gefährliche Produkte auf den Markt bringt, und sagen können, wer die Verantwortung dafür übernimmt. Wir wollen auch gleiche Spielregeln für alle. Alle außereuropäischen Unternehmen müssen die gleichen Spielregeln einhalten wie die heimischen Unternehmen, wenn sie auf unserem Markt tätig sein wollen. Wir hatten die Realität, dass Logistikanbieter, große Onlinehändler sich bisher aus der Affäre ziehen konnten.

Wer es für gerechtfertigt hält, mit gefährlichen oder nicht konformen Produkten ein Geschäft zu machen, kann auch gerne die Rechnung für die Rückholaktionen solcher Produkte begleichen und muss die Verantwortung dafür übernehmen. Ich bedanke mich beim Berichterstatter für eine großartige Zusammenarbeit und bitte um die breite Unterstützung am morgigen Tag, die wir auch zwischen den Schattenberichterstattern und dem Berichterstatter hatten.